Wollen Sie Russland die rote Fahne oder die rote Karte zeigen?

Was heißt denn das Russland die rote Karte zeigen?

Das sind einfache Sätzchen, die gut klingen, aber die uns in keiner Weise weiterhelfen.